Bien sûr, y a une ouverture à la discussion par rapport à cette politique parce que le Parlement l'a très clairement identifiée comme une de ses priorités.

Mais je pense qu'il est important que chaque institution fasse des économies et que nous montrions en quelque sorte nous tous l'exemple dans cette année difficile d'un point de vue budgétaire.

Et j'espère que c'est en étant conscients de toutes ces difficultés, de ces enjeux et de ces contraintes que nous trouverons ensemble un budget acceptable pour tout le monde à l'horizon 2011, et que nous démontrerons ensemble que cette nouvelle procédure du traité de Lisbonne peut se clôturer avec un succès, c'est à dire avec un budget qui aura été adopté pour cette année